Madame la Présidente, ce rapport sur les limites de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour bétail n'est pas acceptable en l'état.

Ce postulat a permis aux experts de miser sur un faible taux de contamination

La protection des populations n'est donc pas assurée. Cette protection est même dérisoire quand on la compare avec celle qui est appliquée au Japon. Dans ce pays, les limites de radioactivité dans les aliments sont 8 à 20 fois inférieures aux nôtres.

Après tout, si vous voulez augmenter vos pouvoirs, vous devez accepter les devoirs qui vont avec.